Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le degré de fiabilité des tests sérologiques et des traitements non conventionnels de la maladie de Lyme est préoccupant et aurait dû, à mon sens, être abordé dans cette question orale. Je relève également l'absence de références au phénomène de l'errance médicale dans laquelle se retrouvent certains patients, ainsi qu'aux mouvements transfrontières des patients cherchant à se faire soigner de cette maladie. Nous aurions également pu demander si la Commission comptait encourager des campagnes de sensibilisation aux risques afférents à la maladie de Lyme à la suite de morsures de tiques, et notamment au fait que l'infection se manifeste avec un décalage dans le temps et présente des symptômes très variés. Enfin, pourquoi ne pas demander à la Commission de rendre des comptes sur les conclusions scientifiques faisant suite à l'investissement de plusieurs millions dans la recherche sur la maladie et dans l'élaboration d'un vaccin? C'est le rôle des élus que de savoir où va l'argent public.